Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le dossier qui va nous être soumis au vote ce midi est un dossier crucial, car nous sommes vraiment à la croisée de la construction fiscale européenne.

Une Europe de justice fiscale ou une Europe de la dérégulation? Une Europe qui traite selon les mêmes règles ses citoyens et ses entreprises ou une Europe qui pousse à l'agressivité fiscale entre ses multinationales, ses PME et ses start up au détriment de ses citoyens?

Je tiens, tout d'abord, à remercier la Commission, qui a pris la question de la lutte contre l'évasion fiscale à bras le corps. Depuis le début de la législature et, notamment sous l'impulsion du commissaire Moscovici, un ensemble de propositions a été mis sur la table et des mesures concrètes ont été adoptées dans ce domaine. Je pense, notamment, à la directive sur l'échange automatique obligatoire d'informations sur les rescrits fiscaux, à la directive sur les règles de lutte contre l'évasion fiscale ou encore à celle sur le blanchiment d'argent. Parallèlement, le Parlement n'est pas demeuré en reste puisque, que ce soit au travers des rapports TAXE 1 et 2 ou, bientôt, des futures recommandations de la commission d'enquête sur les Panama papers

Je voudrais souligner cinq éléments clés dans ce rapport. Le premier, c'est le seuil des entreprises, qui est fixé à 750 millions par an. Nous aurions souhaité un seuil à 40 millions, voire pas de seuil du tout, pour que toutes les multinationales puissent être mises sur un pied d'égalité.

Le second élément, qui était fortement demandé par la société civile, concerne les données elles seront publiées dans un registre commun accessible gratuitement à tous. Le troisième élément, c'est la liste des critères, comme le nom de l'entreprise, le nombre d'employés à temps plein ou encore la valeur des actifs, qui sera publiée.

Chaque État membre pourra décider d'imposer des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas la directive, et donc qui ne publient pas leur données.

C'est à dire que les données devront être ventilées par pays, par secteur et par année. C'est un élément essentiel. Une clause de sauvegarde a été ajoutée afin, notamment, de protéger les données commerciales sensibles, car nous tous, ici, au Parlement, comprenons qu'il faille également protéger nos multinationales. Mais, sur ce point, nous avons malheureusement une divergence de vues quant à la définition de la clause de sauvegarde, parce que, pour nous, socialistes, les entreprises concernées peuvent demander à un État membre une dérogation pour ne pas publier des données qui seraient commercialement sensibles, mais à quatre conditions. La première, c'est que cette dérogation doit être redemandée chaque année.

Je pense qu'il est vraiment essentiel, en vue d'une meilleure justice fiscale, que nous puissions savoir où les plus grandes entreprises réalisent leurs profits et combien d'impôts elles paient dans chacun des États où elles sont actives.

Or, nous devons restaurer la confiance et la justice fiscale en Europe.